virðulegi forseti tilefni fyrirspurnar minnar til hæstvirts dómsmálaráðherra er það að hann skipaði nefnd í ágúst síðastliðnum til að gera tillögu um uppbyggingu alhliða löggæslu og öryggismálaskóla og einnig var sömu nefnd falið að meta möguleika á því að starfsemi löggæslu og öryggismálaskóla fari fram á fyrrum varnarsvæðum á keflavíkurflugvelli eftir því sem ég best veit hefur nefndin nú lokið störfum þess vegna spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort vænta megi að fyrirhugaður skóli verði stofnsettur á keflavíkurflugvelli á keflavíkurflugvelli eru kjöraðstæður fyrir hendi fyrir löggæslu og öryggisskóla sem styður það að slíkur skóli eigi að byggjast upp á keflavíkurflugvelli á fyrrum varnarsvæðum þar er góð aðstaða til kennslu nú þegar fyrir hendi kennslan getur farið fram á einum stað og landrými er nægjanlegt fyrir sérstaka þjálfun og kennslu utan dyra sem öryggisskóla er nauðsynlegt á vallarsvæðinu eru til staðar þau íþróttamannvirki sem þarf til kennslu og æfinga og leyfi ég mér að nefna sérstaklega sundlaugina sem er sú dýpsta á landinu og hentar því vel til kennslun í köfun og björgunarstörfum auk þess sem í næsta nágrenni er síðan alþjóðaflugvöllur þar sem nemendur gætu eflaust notið þjálfunar í landamæravörslu og á og einnig starfar í flugstöðinni mikill fjöldi öryggisvarða sem eflaust kemur til greina að hljóti þjálfun og menntun í nýjum löggæslu og öryggismálaskóla þá er embætti lögreglustjórans á suðurnesjum næststærsta lögreglulið landsins sem býr yfir mikilli þekkingu meðal annars vegna starfa sinna á alþjóðaflugvelli fyrir skömmu flutti landhelgisgæslan hluta af sinni starfsemi til keflavíkurflugvallar og brunamálaskólinn er nú þegar fluttur með sína starfsemi á svæðið það er ekki hægt að segja annað en að gamla varnarsvæðið sé rétti staðurinn fyrir slíkan skóla enda hefur í áratugi farið fram á þess stað þjálfun aðila vegna öryggismála landsins á svæðinu er keilir miðstöð menntunar og fræða sem býður upp á samstarf við helstu háskóla landsins háskóli íslands er stærsti hluthafi keilis nýr löggæslu og öryggismálaskóli gæti því auðveldlega tengst námi á háskólastigi í gegnum keili ég tel að það hljóti að skipta töluverðu máli að á vallarsvæðinu eru nemendaíbúðir til reiðu á hagstæðum kjörum sem án efa munu laða til sín nemendur bæði utan af landi og af höfuðborgarsvæðinu það hlýtur því að vera hagkvæmt að staðsetja löggæslu og öryggismálaskóla á þessum stað virðulegi